Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Ob dieser Vilnius Gipfel uns vorwärts gebracht hat, oder ob das ein Gipfel war, der sehr böse in die Geschichte eingehen wird, das entscheidet sich in den nächsten Tagen in Kiew und in der Ukraine. Ich bin selber, während Sie in Vilnius waren, in Kiew gewesen und habe den Euromaidan besucht. Was mir da begegnet ist, das kannte ich aus den Jahrzehnten meiner Arbeit in der Ukraine noch nicht. Der Euromaidan, das ist ein Fest von Tausenden, Zehntausenden, an Sonntagen Millionen Bürgern, die einstehen für eine unglaubliche Liebe zu ihrem Land deswegen trage ich heute diese Fahne die einstehen dafür, dass sie glauben, dass die Europäische Union dafür steht, dass Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit durch die Annäherung an die Europäische Union zu ihnen kommt.

Ich kann bis jetzt nicht glauben, dass Politiker der Ukraine, mit denen ich noch vor Kurzem an einem Tisch gesessen habe, dass Regierungsmitglieder, dass der Außenminister, der so ernsthaft versucht hat, Politik zu machen, dass die in der Lage sein werden, ihre Spezialeinheiten, ihre Sondereinheiten gegen diese friedlichen Tausende, Millionen Ukrainer zu schicken, die da für Freiheit und Demokratie und für ihr Land eintreten. Meine Damen und Herren, für die Europäische Union ist es meiner Meinung nach so, dass wir das Gegenüber sein müssen für diese neue Opposition, die ihre Wurzeln nicht mehr in den Zeiten der Sowjetunion hat, die nach der Sowjetunion kam, diese jungen Leute, die tatsächlich europäisch ticken, weil sie Europa kennengelernt haben. Und ich glaube, dass die wichtigste Idee, die in den letzten Tagen da diskutiert wurde, die Idee ist, die Konfrontation, den Einsatz der Gewalt anzuhalten, zu stoppen und das Ganze an einen Verhandlungstisch zu holen. Der Runde Tisch, der heute von Präsident Janukowitsch organisiert wurde, das ist noch nicht der Runde Tisch, der gebraucht wird. Aber es braucht einen solchen Runden Tisch, und es ist die europäische Rolle, es ist in dieser Situation die historische europäische Aufgabe, der Eskalation der Gewalt entgegenzutreten und für diese Verhandlungen an einem Runden Tisch zu sorgen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir in Zukunft anders über Vilnius reden.